Ön végigvette tulajdonképpen elég szépen azt a problematikát mert ez egy nagyon súlyos probléma ami a különböző vallások között feszül, ugyanakkor én úgy látom, hogy az eddigi európai külpolitikában ennek az elemnek azért nem volt olyan nagy jelentősége.